vanuša, izvolite. Ja, spoštovani predsednik, hvala za dano besedo, pač, žal, bi rekel, zgodovina se ponavlja, ne, tisto, kar predlaga pozicija, vladna koalicija, in pa vladni poslanci potem zavračajo in to se, bi rekel, zdaj konstantno ponavlja že približno osem let, potem zdaj poslanec, ki je v parlamentu dva meseca, govori, da SDS je tista, bi rekel, ki zavrača predloge, spoštovani, jaz predlagam, preberete magnetograme za nazaj pa da vidite, kdo je kaj zavračal, edinokrat v državnem zboru, recimo, ko se je pripravljal zakon o slovenskem državnem holdingu in pa z zakon o upravljanju slabih terjatev bank v času vlade Janeza Janše, se je ta vlada zavedala, da, premoženje in te dve zakona, ki bosta povezana, nista samo stvar glave, ampak da gre tukaj za državljane in državljanke Republike Slovenije in premoženje vseh Slovenk in Slovencev, so pri oblikovanju tega zakona oziroma smo povabili tudi takratno opozicijo in zakoni so tudi zaradi, bi rekel, predlogov opozicije na koncu nastali boljši, vi zavračate, bi rekel, vse predloge, ki jih damo v opozicijo, oziroma v SDS, ne zavajati javnosti, jaz predlagam v bodoče, predsednik, da na takšne laži opozorite kot predsednik, vi to veste, in v prejšnjem mandatu, prvikrat v zgodovini v štirih letih pri sprejemanju proračuna vlada Mira Cerarja in pa koalicija ni sprejela niti enega amandmaja opozicije niti enega amandmaja opozicije, v štirih letih to so naredili prvikrat v zgodovini, da se jaz vrnem, bi rekel, k današnjemu predlogu Slovenska demokratska stranka kot, bi rekel, resna stranka, ki se zaveda, bi rekel, problema, ki ga imamo danes, je predlagala zakon o ustanovitvi demografskega sklada, dejstvo je, vse zastavice so že padle, štiri leta, pred štirimi leti bi mogel demografski sklad ustanovljen, zakaj ga niste, vlada Mira Cerarja ga ni ustanovila izključno pa zaradi tega, ker se koalicijsko niste mogli dogovoriti in danes tukaj po tem opozarjate na to, da da boste vložili ali da vlada že ima predlog o demografskem skladu. adekvatna koalicija, kot je bila prejšnja, in ne boste se zmenili, ključna zadeva, tudi pri današnji, današnji vaši razpravi ste pokazali, bi rekel, tisti prav obraz, kaj je za vas problematično pri demografskem skladu, jaz sem si tukaj par stvari zapisal, kaj bomo dali noter, kdo bo zadevo upravljal, to je za vas ključna zadeva in zaradi tega, bi rekel, demografski sklad tudi že, bi rekel, štiri leta zamuja, ker se ne morete zmeniti, katere naložbe bojo v demografskem skladu in seveda, kdo bo upravljal z državnim premoženjem, to je pa ključno, in tisti, ki upravlja z državnim premoženjem, postavlja nadzorne svete v državnih družbah, nadzorni sveti pa postavljajo uprave in to je za vas ključno, niti z eno besedo se pa niste vprašali, kaj bomo iz demografskega sklada dobili, to smo se pa vprašali v v Slovenski demokratski stranki in to je ključ, ne, za demografski sklad, kaj bo iz njega ven prišlo, kaj bodo od tega imeli pokojnine, državni sekretar na ministrstvu za finance je rekel, da višanje pokojnin in demografski sklad nimata nobene povezave, spoštovani državni sekretar, a potem sporočate slovenskim upokojencem državljanom in državljankam Republike Slovenije da bodo pri štirideset let delovne dobe minimalne pokojnine za večno petsto trideset evrov. To je vaše sporočilo. Na kakšen način boste dvignili pokojnine? Mi smo prepričani, da s kvalitetnim demografskim skladom, ki bo lahko generiral v pokojninsko blagajno, lahko dvignemo tudi pokojnine. Ali boste ponovno za dvig pokojnin uporabili, bi rekel, zviševanje davkov, zviševanje prispevkov delodajalcev in pa delojemalcem? Povejte mi rešitev, na kakšen način boste pokojnine dvignili. Štirideset let delovne dobe je minimalna penzija petsto trideset evrov, v Avstriji od prvega prvega dva tisoč dvajset po vsej verjetnosti bo minimalna pokojnina tisoč dvesto evrov, tisoč dvesto evrov v Sloveniji pa petsto trideset evrov. Zakaj? Pričakujem odgovor, da ne razvijem, bi rekel, teze še naprej, da v Avstriji bo pokojnina tisoč dvesto evrov, v Sloveniji petsto trideset evrov, v Avstriji je pa liter nafte dvajset centov cenejši kot v Sloveniji pa tisoč litrov kurilnega olja dvesto evrov ceneje kot v, Sloveniji. A vi vidite tukaj kakšno povezavo? Jaz jo ne in tukaj noter, bi rekel, se je potrebno zamisliti in, koalicija, predvsem koalicijski poslanci ste brali, bi rekel, neke teze, ki vam jih je pripravila vlada, ki pa dejansko ne držijo, glavni argument, ko ste ga navajali, strateške naložbe, portfeljske naložbe, zakaj strateške naložbe ne morejo iti v demografski sklad, zaradi tega, ker ponavadi je strateške naložbe potrebno dokapitalizirati. A ste vi mogoče kje našli v tem predlogu našem, da bo demografski sklad, bi rekel, tudi lastnik naložbe? Lastnik naložbe bo ostala Republika Slovenija in ponavadi, dokapitalizira družbo lastnik, ne tisti, ki opravlja, in če bo potrebna dokapitalizacija, bo Republika Slovenija dokapitalizirala tako kot zdaj družbo dokapitaliziral in vi ste kot po vrsti brali, tudi poslanci Desusa, poslanci LMŠ-ja, poslanci SMC-ja, da to, da strateške naložbe zaradi tega ne morejo iti noter, ker če slučajno pride do neke dokapitalizacije, pa povejte mi, kdaj upravljalci dokapitalizirajo družbe, ponavadi je lastnik, in tukaj je lastnik še vedno Republika Slovenija, ostaja argument, bi rekel, ki ste ga brali, ne, ne drži, potem recimo smo slišali s strani poslanca Socialnih demokratov, da ga veseli, da so v koalicijsko pogodbo vključili oblikovanje demografskega sklada, in to izjava poslanca Socialnih demokratov, ki bi moral že v prejšnjem mandatu v letu dva tisoč petnajst realizirati ustanovitev demografskega sklada, tukaj pa zdaj navajajo, da so veseli, da so dali sploh v koalicijsko pogodbo, glejte, jaz, jaz vam ne verjamem, v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je to edini zakon, edini vzvod, da v Sloveniji lahko pokojnine se zvišajo, jaz sem prepričan, da so pokojnine v Sloveniji prenizke in da jih veliko prejema takšno pokojnino, da so na pragu, revščine, potrebujemo, bi rekel, sklad, ki bo lahko imel en vzvod in ki bomo generirali, bi rekel, dovolj denarja v ta sklad, da ga bomo lahko na eni strani razbremenil proračun, ne, in da bomo namesto iz proračuna pokojninsko blagajno financirali iz demografskega sklada in da bomo proračun mogoče pa uporabili za javno zdravstvo ali za javno šolstvo ali za štipendije za skrajševanje čakalnih vrst in vsega tega, ampak ne, koalicija striktno zavrača predloge, ki pridejo s strani Slovenske demokratske stranke, potem pa, bi rekel, vedno na koncu potem vsak drug poslanec izjavi, da je Slovenska demokratska stranka tista, ki je razdiralna, jaz sem prepričan, da ne in da tudi volilke in volilci to vejo, in da če ne drugače, se bo v nedeljo na volitvah videlo, kdo je tisti, bi rekel, ki skrbi za upokojence in ki mu je mar do upokojencev, en mesec pred volitvami je nastal bi rekel ribnik, tako imenoval gospod Jurša, ribnik upokojencev je velik, skoraj vojne ladje so notri pripeljale, da ste se s stranko Alenko Bratušek, bi rekel, pred kamerami en mesec pred volitvami, kdo bo več naredil za upokojence, kaj ste naredili v enem, v zadnjem enem letu za upokojence po prejšnjem mandatu, Karel Erjavec, predsednik Desusa, je obljubil pred devetimi leti tisoč evrov pokojnine, o saj jih je petsto trideset, jaz bom še vedno rekel, največja cokla razvoja v Sloveniji je stranka Desus, največja cokla razvoja v Sloveniji je stranka Desus, vse vlade ste omejevali in kaj vam je glavni cilj zdaj? Ne demografski sklad, kdo bo upravljal z zavarovalnico Triglav, to vam je ključ in ključ vam bo stal in to se koalicijski partnerji, ko zapomnite, ko boste tale zakon usklajevali, Desus bo zanimal izključno zavarovalnico Triglav, oni pa ne povejo razlog, zakaj je tako.